C'est vrai qu'il pourrait être plus confortable de détourner le regard en imaginant que si on refuse de regarder ces questions, elles disparaîtront d'elles mêmes, ou alors de s'en remettre uniquement à l'industrie en se disant que d'un strict point de vue économique, elle saura trouver des solutions. Au contraire, je pense qu'un cadre juridique sûr, fondé sur les valeurs du projet européen, des valeurs humanistes, est à la fois un atout pour les entreprises européennes et un gage de bien être et de sécurité pour les citoyens européens. Quelles sont ces questions auxquelles nous sommes confrontés? Des questions juridiques sur la responsabilité, la sécurité et la propriété intellectuelle des questions éthiques sur le respect de la vie privée, la bioéthique et la démocratie, sur la transparence des décisions et puis des questions sur l'organisation même de la société quelle répartition des richesses et quel impact sur le marché du travail? Pour terminer, je voudrais rapporter à tous ceux qui refusent le débat, qui disent que ceux qui posent la question ne connaissent rien à la technologie, les mots d'Elon Musk, qui s'y connaît un petit peu en matière d'innovation technologique.

Ce n'est pas une chose que je souhaite, c'est une chose qui va très probablement arriver et un revenu universel d'une sorte ou d'une autre va devenir nécessaire.